forseti við erum að fást við afleiðingar sjúklegrar meðvirkni meiri hluta alþingis og ríkisstjórnarinnar við bankakerfið bankakerfi sem hefur verið tjaslað saman algerlega á forsendum kröfuhafanna og á kostnað almennings og á kostnað skuldsettra heimila þann átjánda desember tvö þúsund og tíu voru hrein ólög keyrð í gegnum þingið lög sem voru pöntuð af seðlabanka íslands og fjármálaeftirlitinu sem höfðu sent frá sér tilmæli til fjármálafyrirtækja um hvernig reikna ætti lánin tilmæli sem umboðsmaður alþingis gerði þau reyndar afturreka með lögfræðingar fjármálafyrirtækja höfðu einnig kallað eftir lögum sem þessum í dóms stað við þingmenn getum ekki vitað allt þess vegna leitum við álits sérfræðinga hjá fagaðilum hagsmunaöflum og almenningi öllum er heimilt að senda okkur sitt álit og við vorum vöruð við okkur bárust fjölmargar umsagnir nær allar neikvæðar

mun þurfa að inna af hendi viðbótargreiðslur til lánveitenda sinna þetta telur umboðsmaður skuldara ekki ásættanlegt og aftar í almennum athugasemdum við frumvarpið er nokkuð fjallað um samspil eignarréttar á réttinum til friðhelgi einkalífs heimilis og fjölskyldu í því sambandi er ástæða til að benda á að komi til þess að einstaklingar verði í kjölfar endurútreiknings knúnir til að greiða hærri fjárhæðir en þeim var skylt samkvæmt samningi felur það einnig í sér skerðingu eignarréttar um þetta er ekki fjallað sem skyldi í athugasemdum með frumvarpinu leiða má að því líkur að í því felist ólögmæt eignaupptaka en ekki hefur verið sýnt fram á að almannahagsmunir krefjist þess að slík eignaupptaka fari fram því er hugsanlegt að höfuðstólshækkanir eða bakreikningar til einstaklinga feli í sér bótaskyld brot ekki einungis gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar heldur einnig gegn skuldbindingu íslenska ríkisins að þjóðarrétti þetta sagði umboðsmaður skuldara embætti sem við komum á fæturnar sá maður sem vann þetta mál fyrir dómi í gær sendi okkur líka ábendingu hann sendi öllum þingmönnum bréf í umsögn sinni segir hann ef frumvarpið fengist samþykkt á alþingi í óbreyttri mynd væri auk þess verulega raskað grundvelli á nokkrum mikilvægum forsendum í þeim málum sem dómstólar hafa nú til meðferðar sem varða gengistryggð húsnæðismál þannig veikir frumvarpið réttarstöðu neytenda í málaferlum gegn kröfuhöfum og fjármálastofnunum þvert á yfirlýst markmið þess sem er meðal annars að tryggja sanngirni og réttlæti við vorum vöruð við og af mun fleiri aðilum en þessum lögfræðingur así magnús m nordal sem situr nú á alþingi fyrir hönd samfylkingarinnar varar líka við þessari lagasetningu í umsögn alþýðusambandsins og í bréfi til efnahags og viðskiptaráðuneytisins í kjölfar fyrsta gengislánadómsins sem féll sextánda júní tvö þúsund og tíu mér er bara skapi næst að standa og hann nú hljóta allir að sjá að sú leið sem ríkisstjórnin hefur farið í skuldamálum heimilanna hafi nú þegar

nú þarf að snúa við blaðinu nú þarf að finna réttlætið ekki bara fyrir þá sem voru með gengistryggð lán heldur öll skuldsett heimili og fyrirtæki við eigum að snúa bökum saman ekki etja fólki hvert upp á móti öðru áðan sagði nýi efnahags og viðskiptaráðherrann okkur að fjármálakerfið sé vel fjármagnað og þar sé svigrúm til þessara leiðréttinga mikið það er gott að heyra að ráðherrann sé loksins orðinn sammála okkur sem höfum haldið þessu fram hann hefur ekki verið það hingað til forseti við verðum að fara í almennar leiðréttingar það verður ekki gert með afturvirkri lagasetningu það er alveg ljóst hreyfingin hefur lagt til við oddvita ríkisstjórnarflokkanna færa leið í þessum efnum og það hafa fleiri gert svo sem hagsmunasamtök heimilanna ólafur margeirsson gunnar tómasson og fleiri og fleiri nú þarf að fara í almennar aðgerðir já og framsóknarflokkurinn við skulum ekki gleyma honum ef við leiðréttum ekki þessi lán ef við ætlum að hafa þetta svona þá getum við ekki sagt að við búum í réttlátu samfélagi